Am votat în favoarea rezoluției, deoarece consider benefică încheierea unui Acord interimar de parteneriat între Uniune și statele din Africa de Est și Sud. Totuși, sunt preocupată de situația drepturilor omului din Zimbabwe, care subminează angajamentele luate de guvernul de uniune națională de la Harare. Consider că, pentru consolidarea democrației și a statului de drept, este nevoie ca abuzurile asupra jurnaliștilor și membrilor societății civile din Zimbabwe să înceteze. De asemenea, este foarte important să se dea posibilitatea tuturor celor care îndeplinesc condițiile legale să participe la alegerile din acest an. Astfel, autoritățile își vor demonstra angajamentul pentru continuarea reformelor democratice. În caz contrar însă, Uniunea va trebui să apeleze la toate mijloacele disponibile, inclusiv la clauza de suspendare a prevederilor Acordului interimar de parteneriat pentru Zimbabwe.